Panie Przewodniczący! Czy rząd Pakistanu to dobry adres? Dlatego że największym nieszczęściem nie jest działanie ludzi złych, ale milczenie i bierność ludzi dobrych i tych podmiotów, które powinny działać na rzecz bezpieczeństwa. Sprawa, o której mówimy nie jest epizodem. To kolejny i boimy się, że nie ostatni przykład zamachu, szczególnie odrażającego i barbarzyńskiego, bo atakowanie bezbronnych dzieci i kobiet jest rzeczą straszną, ale atakowanie ludzi niosących im pomoc, niosących pomoc medyczną, w historii cywilizacji było szczególnie potępiane. I dlatego Parlament Europejski musi ten głos skierować przede wszystkim do rządu pakistańskiego, który nie tylko w tej sprawie, ale wielu innych, budzi poważne obawy opinii międzynarodowej, czy panuje nad sytuacją.